Rynek inwestycji społecznych systematycznie się rozwija, wspomagając także poszczególne firmy w niwelowaniu społecznych następstw kryzysu finansowego. Przedsiębiorstwa takie nakierowane są na wywieranie skutku społecznego bardziej niż wygenerowanie zysku dla ich właścicieli. Dostarczają one bowiem produkty i świadczą usługi najczęściej na rzecz osób należących do uboższych grup społecznych. Działania sprzyjające tego typu biznesowi społecznemu również jednak wpływają na podniesienie poziomu gospodarki w krajach Unii. Z pełnym przekonaniem popieram więc rozporządzenie, mając nadzieję na korzyści wynikające ze sprawnego wdrażania europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, tym bardziej że głównym jego celem pozostaje uzupełnienie przepisów dotyczących inwestowania w ten segment gospodarki na szczeblu Unii, nie powodując osłabienia istniejących przepisów krajowych. Warto jednocześnie zadbać o promocję funduszy poprzez skuteczną i skonsolidowaną politykę informacyjną celem ich upowszechnienia wśród inwestorów i przedsiębiorców.